Ensuite, cette politique a réveillé la fracture chiite sunnite, qui s'est transformée en une guerre exacerbée par la concurrence stratégique entre l'Iran et l'Arabie saoudite.